Op grond van het internationaal mensenrecht kritiseert deze paragraaf terecht de repressieve houding van de Chinese overheid tegenover de florerende protestantse huiskerk en de ondergrondse rooms katholieke kerk. Peking mag deze kerk helemaal geen registratieplicht opleggen, om maar te zwijgen van alle onrechtmatige overheidspogingen deze niet geregistreerde kerken en hun gemeenteleden het fundamentele recht op geloofsvrijheid te ontzeggen. Ik ben kortom zeer dankbaar dat het Europees Parlement op dit urgente en kardinale punt van godsdienst en geloofsvrijheid met één mond spreekt.